512 din 8 iunie 2004 a creat cadrul legal pentru capturarea datelor biometrice pentru identificarea persoanelor. Regulamentul european pe care îl discutăm definește standarde comune pentru colectarea datelor biometrice pentru identificare persoanelor și se bazează pe prevederile relevante ale Organizației Aviației Civile Internaționale. Marea Britanie și Irlanda nu vor aplica prevederile prezentului regulament pentru că lor nu li se aplică acquis ul Schengen. Cred că este important pentru acest regulament, în special, respectarea protecției datelor cu caracter personal. Practic, stocarea și prelucrarea acestor date trebuie să se facă cu respectarea legislației europene specifice și, de asemenea, faptul că statele membre sunt responsabile pentru organizarea primirii și procesării aplicației pentru vize conferă statelor membre o foarte mare responsabilitate vis a vis de respectarea drepturilor persoanelor. Vreau doar să menționez faptul că este extrem de important ca prelucrarea și colectarea acestor date să se facă de către personal autorizat și în niciun caz să nu fie utilizate în alte scopuri.